Je remercie Monsieur le Commissaire pour sa réponse et je pense, en effet, que cela doit être dans le cadre d'un dialogue qu'on doit trouver ce qui convient le mieux pour certains pays, en fonction de ce qui se passe historiquement dans ces pays et, peut être, voir si on ne peut pas généraliser ce qui se passe dans certains pays.